Üdvözlöm a biztos urat és a képviselőtársaimat! A 2012 es költségvetés lényegében nevezhető a gazdasági kormányzásról szóló jogszabálycsomag kistestvérének is, hiszen ugyanúgy a költségvetési egyensúly, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a foglalkoztatottság, a versenyképesség növelése a cél megfelelő gazdaságpolitikai, költségvetésipolitikai eszközök alkalmazásával. Eredményekre van szükségünk, munkahelyekre van szükségünk, növekedésre van szükségünk, iparpolitikára van szükségünk, azaz erős európai gazdaságra van szükségünk. Nem lehet egy instabil euró mellett a GDP növekedésében reménykedve a tagállamoktól azt várni, hogy GDP arányos uniós befizetésüket márpedig a válság és recesszió ellenére is kezdjék növelni. Ugyanakkor szilárd gazdasági alapokat kell teremteni ahhoz, hogy az unió, amelyet elképzelünk magunknak, valóban polgárai szolgálatában tudjon állni. Ehhez megfogalmaztuk a céljainkat.

Európa számára a hanyatlás helyett a növekedés, a vezető innovációs térség, azaz ipari, technológiai forradalom útját kell kiköveznünk.

Nem mondhatjuk azt, hogy kérem szépen ez majd csak később fog megállni.